Nezdá se Vám, že používáte zbytečně silná slova? Vy víte dobře, kolik let se tady hovoří o tom, že dvojí kvalita potravin, ale i dalšího zboží se musí stát nekalou praktikou. A byla to teprve tato Evropská komise, tato komisařka, která to prosadila jako téma jednání, nebyl to pan předseda Juncker.